Europa moet het heft in eigen handen nemen in plaats van alles zo maar te ondergaan.

Iedereen weet dat zo goed als niemand op die boten die in Lampedusa aanmeren, in aanmerking komt om erkend te worden als politiek vluchteling. Maar nu worden die mensen toegelaten op het Europees grondgebied en zullen zij met de steun van allerlei gesubsidieerde groepen, mensenhandelaars en dure advocaten procedures opstarten en zolang mogelijk rekken en desgevallend verdwijnen in de illegaliteit, wanneer zij niet erkend worden.

Het is overigens van fundamenteel belang dat een aantal internationale verdragen aangepast worden aan de noden van deze tijd.